Mi, a Jobbik EP képviselői több képviselőtársunkkal együtt, például Andreas Mölzerrel, Bruno Gollnischsal a helyszínen fogunk ügyelni a megemlékezők testi épségére, de kérném az EP t, hogy küldjenek megfigyelőket és külön kérném Buzek Urat, hogy figyelmeztesse a magyar rendőri vezetőket